Pani Przewodnicząca! Panie Przedstawicielu! Ja się zgadzam z tym, co Pan powiedział na początku, że w Syrii, a także w krajach ościennych, jest katastrofa humanitarna. Tylko w samym Aleppo jest około 10 tysięcy sierot, które wymagają natychmiastowego wsparcia.

Oprócz wpłat do agend Unii Europejskiej, tak jak się zobowiązywaliśmy, angażuje również dodatkowe środki na pomoc humanitarną, szczególnie właśnie w Syrii, w Libanie, a także w Jordanii.

Chciałabym też powiedzieć, że mamy informacje, że z półtora miliona chrześcijan w Syrii zostało już tylko niewiele ponad dwieście tysięcy i ich sytuacja jest bardzo dramatyczna. Trzeba postawić na NGO, na misjonarzy, na tych ludzi Kościoła, którzy tam prowadzą wielką akcję pomocową, protezują dzieci, na pomoc medyczną.